Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, Mesdames et Messieurs les députés, en guise de conclusion à ce débat, d'abord d'une façon générale, je souhaiterais vous redire combien, à la veille des rencontres du G20, nous avions clairement en tête que l'intérêt de l'Union était d'arriver à un résultat acceptable sur beaucoup de dossiers et que nous devions faire en sorte que le G20 demeure d'abord un forum crédible et légitime, capable de produire des résultats concrets, comme je le disais tout à l'heure, et de donner une impulsion politique coordonnée à la globalisation afin que l'Union, notamment, arrive à faire entendre sa voix dans ce contexte. Je pense, sans occulter les difficultés vous avez été nombreux à vous référer à ces difficultés que l'Union a tenu son rôle et qu'on peut considérer comme satisfaisant le travail des institutions européennes et des pays de l'Union, qui participent à ces discussions du G20. Séoul a été le cinquième sommet en deux ans et de nombreux engagements collectifs ont été mis sur la table. Beaucoup d'entre eux ont produit des effets positifs pour la croissance économique, la stabilité financière mondiale même s'il est vrai que le travail est loin d'être terminé.

Sur la question du prélèvement, il y a un consensus grandissant sur la base et sur l'esprit d'un tel prélèvement. Il n'y a pas encore de consensus ni sur l'objectif, ni sur l'utilisation des recettes. Entre temps, les États membres sont en train de mettre en place des systèmes nationaux qui diffèrent considérablement les uns des autres et donc, à court terme, il est nécessaire d'introduire un degré minimum de coordination et, à moyen terme, de s'orienter vers un cadre de résolution qui devrait beaucoup mieux harmoniser les structures de résolution de crise, notamment sur les propositions législatives de la Commission. Sur cette base, le Conseil européen d'octobre a conclu qu'il conviendrait de coordonner davantage les différents régimes de prélèvement existants et le Conseil ECOFIN a été invité à revenir avec des conclusions pour le Conseil européen de décembre. Enfin, pour ce qui concerne la taxe sur les transactions financières évoquée maintenant par la Commission, le Conseil européen a demandé au Conseil, et donc à ECOFIN, d'examiner la manière avec laquelle on pouvait envisager aujourd'hui les différentes options pour faire obstacle aux paradis fiscaux et à l'évasion fiscale, et le Conseil ECOFIN a chargé le groupe à haut niveau du Conseil sur les questions fiscales d'examiner ces problématiques.